Tym bardziej gratuluję, że zmarnowanych zostało wiele lat, nie wyznaczając konkretnych działań w sprawie rozszerzenia dla Turcji.

Zaproponowany obecnie plan działań daje natomiast nadzieję, że po jednej i po drugiej stronie rozpoczniemy wspólną drogę do zbliżenia Turcji do Unii Europejskiej, do osiągnięcia lepszych standardów w rozwiązywaniu spornych spraw. Jak słusznie zauważył pan komisarz, jest wiele spraw łączących nas, warto zatem pracować nad rozszerzeniem obszarów, które bardziej zbliżą Turcję do Europy. W naszym interesie jest wspierać, zachęcać i współpracować z Turcją na różnych polach, by problemy rozwiązywać. Wierzę w turecką demokrację, tylko ona może zapewnić nienaruszalność godności obywateli tureckich i respektowanie ich praw, ale także rozwiązywanie problemów niektórych krajów członkowskich, które wskazywali moi koledzy.